En fait, c'est la politique dans son ensemble qui est visée par la crise de la dette publique les domaines budgétaire, économique, social, européen, national. Mais en premier lieu, nous avons affaire à une crise politique.

Les slogans populistes qui permettent de remporter d'importants succès électoraux, aujourd'hui en Finlande, demain dans un autre pays, ne font en fait que relater des propos articulés auparavant par des dirigeants politiques très respectables. C'est bien du centre politique que sont générées les idées qui permettent de mettre

Je suis fermement convaincu que les difficultés ne pourront être surmontées que si les plus hauts responsables politiques comprennent que leur rôle consiste d'abord à apaiser les tensions plutôt qu'à souffler sur la braise.